A Külügyek Tanácsa legutóbbi ülésén mélységes aggodalmát fejezte ki a fehéroroszországi helyzet súlyosbodása, az emberi jogok megcsúfolása, a demokrácia és a jogállamiság teljes hiánya miatt. A Tanács megállapította, hogy a szeptemberi parlamenti választások folyamata átláthatatlan és tisztességes volt. A kritikus helyzetre való tekintettel az Unió jogosan függesztette fel a Fehéroroszországgal kötött partnerségi és együttműködési megállapodást. Javasolom, hogy a Fehéroroszország kormányának küldendő újabb üzenetünk is félreérthetetlen legyen. A fehérorosz társadalmat viszont biztosítsuk föltétlen szolidaritásunkról, hiszen az európai szankciók nem ellene, hanem a diktatórikus rezsim ellen irányulnak. Az Európai Külügyi Szolgálat és a külügyi főképviselő leghatározottabb fellépését kérem annak érdekében, hogy Fehéroroszország feltétel nélkül működjön együtt a nemzetközi emberi jogi fórumokkal, azonnali hatállyal bocsássa szabadon a politikai foglyokat, és vessen véget a kínzásoknak és a kivégzéseknek.